Vreau să mulțumesc întregii echipe de raportori pentru faptul că a fost extins scopul directivei de la domeniul transportului rutier, prin includerea interfețelor cu alte moduri de transport. Sistemele inteligente de transport vor putea fi utilizate astfel pentru călători, vehicule și infrastructuri și pentru interacțiunea acestora în domeniul transportului rutier, inclusiv al transportului urban și al interfețelor cu alte moduri de transport. Parlamentul European a solicitat încă din prima lectură un nivel minim al aplicațiilor și serviciilor sistemelor inteligente de transport și prevederi stricte privind protecția datelor cu caracter personal. Directiva prevede patru domenii prioritare în care Comisia să definească specificații și standarde comune pentru implementarea și utilizarea sistemelor inteligente de transport. Comisia și a luat angajamentul pentru adoptarea rapidă a specificațiilor, într un calendar bine stabilit, după cum urmează 2014 pentru furnizarea la nivel european a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale 2013 pentru furnizarea la nivel european a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic 2012 pentru furnizarea în mod gratuit a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră 2012 pentru furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE